Monsieur le Président, dans notre Union, l'accès à une énergie électrique fiable et économe en carbone devrait être reconnu comme un droit vital pour chaque citoyen européen. Pour cela, notre Union doit mener une véritable politique énergétique publique européenne, et non pas régler, au détour d'une procédure budgétaire, le démantèlement d'une centrale nucléaire en Bulgarie. Bâtir une Europe de l'énergie pour tous implique de reconnaître que l'énergie est un bien public de l'humanité et non une marchandise d'abroger toutes les directives de déréglementation et de libéralisation de la concurrence concernant le secteur de l'énergie d'assurer le contrôle et la propriété publique de toute la filière nucléaire, y compris sur les questions de démantèlement et de sous traitance de créer une Agence européenne de l'énergie qui coordonnerait et mutualiserait l'ensemble des efforts de recherche et de sécurité des États membres en matière d'énergie et qui garantirait l'égalité d'accès de tous les citoyens de l'Union européenne à l'énergie d'organiser un groupement d'intérêts économiques regroupant toutes les entreprises européennes, publiques comme privées, qui opèrent dans le secteur de l'énergie. Ce GIE permettrait de conduire, dans un cadre coopératif, de grands projets, des projets dans les réseaux de distribution, dans la production d'énergie économe en carbone, dans la recherche et dans la sécurité.